Certains États membres avaient voulu penser que nous étions sortis de la crise et que nous n'en avions plus besoin. Le Parlement européen a dit, depuis le début, que nous avions besoin de maintenir ce fonds, que nous avions besoin de maintenir le critère crise, car la réalité est bien là trop d'entreprises connaissent encore des situations de crise, dont les travailleurs sont les victimes. Nous nous félicitons que la Commission et des États membres, y compris en vertu d'évolutions électorales, nous aient permis de sauver ce fonds, d'en faire, à l'heure qu'il est, le seul outil qui vient en soutien directement aux travailleurs victimes de la crise et de la mondialisation. Nous nous réjouissons aussi de l'élargissement des critères, qui permet aux indépendants d'être couverts par le taux de financement à

Nous nous félicitons de ce que, dorénavant, les travailleurs pourront être accompagnés dans la reprise de leur outil productif.

Il appartient maintenant aux États membres de se saisir pleinement de ce fonds. Cela suppose, pour que cela soit fait avec efficacité, d'y associer pleinement les autorités publiques locales et les partenaires sociaux.